Verhofstadt et tant d'autres, dresser, au moins partiellement, le bilan de la catastrophe économique, sociale, institutionnelle, morale, politique, actuelle et ne proposer qu'une seule chose, qu'un seul remède continuer dans la même voie vers plus d'Europe.

Et c'est toujours pire! Alors, une fois pour toutes, suivez les conseils d'une de mes collègues que j'entendais hier réclamer à cor et à cri que l'on consulte les citoyens il est vrai qu'il s'agissait de l'extension d'un aéroport...

l'avis des peuples, posez votre sac sur le bord de la route, réfléchissez, demandez vous si vous n'avez pas pris la mauvaise option et si vous ne suivez pas le mauvais chemin, celui qui vous conduit tout droit au précipice.